Szembe megy azzal, amit megenged a törvény, és amit előírnak a Románia által ratifikált nemzetközi egyezmények. Egy ilyen hihetetlen döntés növeli a feszültséget, a bizalmatlanságot a többségi társadalommal és az igazságszolgáltatással szemben. A többség kisebbség viszonyának rendezésére, párbeszédre és megoldásokra van szükség Romániában.